Saatgutverordnung ist in meiner Heimat mittlerweile ein berechtigtes Unwort geworden. Wenn sich Bürokratie und Kosten negativ auf die Bauern auswirken, dann ist das wieder einmal eine der unnötigen Verordnungen, die unseren Bürgern und Bürgerinnen einzig und allein nur schaden. Im Prinzip ist dieser Kommissionsvorschlag der Tod der Sortenvielfalt. Wollen wir denn wirklich einen Einheitsbrei im Saatgut? Ich denke Nein. Diese Regelungen sind nicht einfacher. Sie machen die Bauern abhängig von der Industrie, und das geht so sicher nicht!